Mimo ogromnego zaangażowania społeczności międzynarodowej na rzecz stabilizacji Iraku, w państwie tym nadal toczą się regularne walki.

Nie bez znaczenia pozostaje aktywny udział organizacji terrorystycznych. Wszystko to pokazuje, że zagwarantowanie bezpieczeństwa w tym kraju stanowi poważne wyzwanie.

Oprócz wymagających wyjaśnienia brutalnych aktów przemocy, ze strony rządzących dochodzi do prób zastraszania dziennikarzy czy agresji wobec kobiet i mniejszości religijnych. Nasuwa to poważne obawy o prawidłowy przebieg nadchodzących wyborów. Apeluję zatem do rządzących o kierowanie państwem z poszanowaniem międzynarodowych standardów w zakresie demokracji i praw człowieka.